Monsieur le Président, chers collègues, ce texte est important. Ce n'est pas une révolution on ne pourra pas dire que tout allait mal avant et que tout est parfait maintenant. Mais, tout de même, il présente un certain nombre d'avancées majeures, à ce stade provisoire de nos travaux.

Le e commerce est très utile il élargit le choix du consommateur, lui permet d'obtenir les prix les plus bas, et il permet aussi aux petites et moyennes entreprises et aux artisans de trouver de nouveaux débouchés. Pour avancer dans ce domaine, il fallait le faire d'une façon vraiment européenne, c'est à dire en procédant, pour quelques points très ciblés, à une harmonisation complète des droits et des devoirs de chacun. Très concrètement, il fallait qu'un client italien qui achète sur un site belge ou sur un site allemand sache que, désormais, il bénéficiera des mêmes droits, de la même protection. C'est ce que cette directive va rendre possible. Cela veut dire que le délai de rétractation du consommateur va passer à 14 jours partout dans l'Union. Cela veut dire qu'il saura tout de suite le total de ce qu'il aura à payer, sans crainte d'une mauvaise surprise après coup. Cela veut dire que grâce au double clic, il vérifiera correctement sa commande. Évidemment, tout cela va bousculer certaines habitudes.

Mais vivre ensemble en Europe c'est apprendre à modifier un peu ses habitudes au service de l'intérêt communautaire et général. Soyons clairs il faudra encore améliorer ce texte et nous devrons le faire dans les semaines à venir, avec le Conseil et avec la Commission. J'ai apprécié les ouvertures qui viennent d'être faites à cet égard. Nous avons déjà fait un travail substantiel grâce à notre rapporteur Andreas Schwab, que je remercie chaleureusement. Mais le vrai fruit de ce travail c'est surtout le fait que les amendements seront votés demain par tous les groupes politiques. La confiance des consommateurs à l'égard du marché intérieur de l'Union est très fragile.